Een pechmagneet die ongeluk en ellende aantrekt. Als de Europese Commissie zich gaat bemoeien met de redding van Griekenland, staan wij binnen de kortste tijd met de euro aan de rand van de afgrond. Als de Europese Commissie zich gaat bemoeien met het controleren van de buitengrenzen, dan zijn wij binnen de kortste keren beland in een situatie waar iedereen het continent in en uit kan komen. Wij hebben daarmee een incontinent continent gecreëerd. En nu wil de Europese Commissie zich, na deze staat van dienst, gaan bezighouden met het energiebeleid! Voorzitter, doe het niet! Het wordt namelijk weer de volgende grote mislukking. Dit zijn zaken waar landen zelf over gaan, waar landen zelf het beste over kunnen beslissen en dat is de enige manier om het energiebeleid in Europa op een goede manier te regelen, bij de landen zelf.